Hvala, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci. Odbor za finance je na tretji seji petnajstega januarja letos kot matično delovno telo obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu, ki ga je državnemu zboru predložila vlada. Odbor je kot gradivo za sejo prejel mnenje zakonodajno-pravne službe, mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in dopis Sindikata finančnih organizacij Slovenije. V skladu s sto devetindvajsetim členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k predlogu Zakona vložile poslanske skupine koalicije, in sicer pri tridesetim amandmaju. Poslanske skupine koalicije so vložile tudi spremembe amandmajev, in sicer k petim členom zakona. Članice in člani odbora so prejeli tudi dva predloga amandmajev odbora poslanske skupine Levica, in sicer k triindevetdesetemu in štiriindevetdesetemu členu ter predlog za amandma odbora poslanske skupine Levica za novi stoštiriinštirideseti a člen zakona. Na seji odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, Agencije za zavarovalni nadzor, Slovenskega zavarovalnega združenja, zakonodajno-pravne službe in državnega sveta. V uvodni dopolnilni razložitvi je državni sekretar na Ministrstvu za finance predstavil cilje, načela in poglavitne rešitve predloga zakona. Pri tem je poudaril, da se s predlaganim zakonom v slovenski pravni red implementirajo določbe Direktive Evropske unije dva tisoč šestnajst skozi sedemindevetdeset o distribuciji zavarovalnih produktov, katere glavni cilj je poenotenje nacionalnih določb v zvezi z distribucijo zavarovalnih in povezanih produktov. Ključni cilj predloga zakona je zagotavljanje varstva zavarovancev kot potrošnikov, ki mora biti zagotovljeno kljub različnim distribucijskim kanalom. Predstavnica zakonodajno-pravne službe je pojasnila, da je služba podala že drugo pisno mnenje k podobni noveli zakona. Postopek obravnave prve novele se je namreč končal, ker je potekel mandat državnega zbora, zato je vlada v tem mandatu ponovno vložila podobno novelo. Služba ugotavlja, da je v predlaganem zakonu upoštevana velika večina pripomb službe iz prvega mnenja. V drugem mnenju je služba podala še nekaj pripomb k novim rešitvam. Večina pripomb je nomotehnične narave, nekaj pa ustavnopravne in sistemske narave. Opozorila je, da bo zaradi vse večjega števila zakonov s področja financ potrebno pristopiti k spremembi Zakona o prekrških. V zaključku je poudarila, da je večina pripomb službe ustrezno upoštevanih v amandmajih koalicijskih poslanskih skupin. Predstavnik Državnega sveta je izrazil podporo predlogu zakona. Prav tako sta predstavnik Agencije za zavarovalni nadzor in predstavnica Slovenskega zavarovalnega združenja pojasnila, da predlog zakona podpirata. V razpravi je bilo opozorjeno na slabo prakso zamujanja pri implementaciji evropske zakonodaje v slovenski pravni red, zaradi česar so poslanci izpostavljeni pritiskom in tveganjem sprejemanja slabo pripravljenih zakonskih besedil. Izraženo je bilo mnenje, da pri sprejemanju zakonov, katerih namen je implementacija evropske zakonodaje, ne bi smelo prihajati do vključevanja dodatnih vsebinskih popravkov. Nadalje so se razpravljavci osredotočili na predlog za amandma odbora poslanske skupine Levica k štiriindevetdesetemu členu in problematiko prekarnosti ter razmer na trgu dela na področju zavarovalništva. Po mnenju predlagatelja amandmaja bi predlagana sprememba definicije zavarovalnega zastopnika pripomogla k ureditvi delovnih pogojev v zavarovalništvu. Nasprotno so nekateri razpravljavci sprejemu predlaganega amandmaja nasprotovali, saj so menili, da je pravice iz delovnega razmerja potrebno urejati v delovnopravni zakonodaji. Državni sekretar na Ministrstvu za finance je poudaril, da predlog zakona ne prinaša sprememb v statusu zavarovalnih zastopnikov, temveč bolj natančno opredelitev termina statusa zavarovalnega zastopnika. Odbor je v skladu z drugim odstavkom stotridesetega člena in stoenaintridesetim členom Poslovnika Državnega zbora obravnaval amandmaje poslanske koalicije in jih sprejel ter predlog za amandma odbora poslanske skupine Levica k štiriindevetdesetemu členu, ki ga ni sprejel. Predlog za amandma odbora poslanske skupine Levica k štiriindevetdesetemu členu ni bil sprejet, zato je predlog za amandma odbora poslanske skupine Levica za novi stoštiriinštirideseti a člen postal brezpredmeten. Odbor je v skladu stoosemindvajsetim členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka stotriintridesetega člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del tega poročila. Hvala lepa. Hvala ...